Herzlich willkommen, Herr Minister! Herr Bundeskanzler! Ich danke Ihnen, dass Sie meiner Einladung gefolgt sind, ins Europäische Parlament zu kommen und heute mit den Abgeordneten unseres Hauses über Ihre Vorstellungen zur Zukunft Europas zu diskutieren. Wir sind in diesem Jahr, 2013, sicher in einer entscheidenden Phase der Politik in Europa. Es ist ganz ohne Zweifel so, dass der Zusammenhalt der Völker und der Staaten in unserer Gemeinschaft von Staaten und Nationen von entscheidender Bedeutung für die Zukunftsfähigkeit ökonomisch, ökologisch und währungspolitisch ist, in einer Form, wie ich und ich glaube, Sie alle mir das vor wenigen Jahren nicht hätte vorstellen können. Deshalb ist die Debatte unseres Parlaments mit den einzelnen Mitgliedern des Europäischen Rates in ihrer Funktion als Mitglied eines Organs der Europäischen Union und gleichzeitig als Regierungschef eines souveränen Landes von zentraler Bedeutung. Ich bin Ihnen ich wiederhole das deshalb dankbar, dass Sie den Weg hierher gefunden haben, um den Dialog mit uns zu suchen. Ich würde mir wünschen, es wären mehr Ihrer Kolleginnen und Kollegen im Europäischen Rat, die diesen Weg finden würden, um im offenen Dialog mit den frei gewählten Abgeordneten der Völker zu diskutieren, anstatt vielleicht als Regierungschef eines souveränen Landes auf dem Boden eines anderen Landes Erklärungen über die Zukunft der Europäischen Union abzugeben, von denen ich glaube, dass die Mehrheit der Abgeordneten sie jedenfalls so nicht teilt.